Monsieur le Président, merci tout d'abord des propos que vous avez tenus en ouverture de cette séance pour rendre hommage à notre regretté collègue, Édouard Ferrand.

Merci également d'avoir fait observer une minute de silence en sa mémoire.

Or, quand la Conférence des présidents, composée presque exclusivement d'adversaires politiques de M.